Ich habe bei einem großen Teil der Debatte heute zugehört und muss hier mein Erstaunen zu einigen Punkten zum Ausdruck bringen. Ich bin erstaunt, wenn ich von Seiten vor allem der Konservativen in diesem Parlament, der Europäischen Volkspartei, höre, das kostet zu viel, das Europaparlament hat zu viel verlangt und wir sollten eigentlich viel leiser treten und nicht so viel verlangen.

Nämlich nicht nur glückliche Kinder und glückliche Familien, sondern auch motiviertere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in ihren Betrieben.